Cele mai grave sunt încălcările drepturilor omului, arestările, răpirile, tortura, intimidările, expulzarea unor jurnaliști. Voința cetățenilor moldoveni a fost viciată de către autorități prin numeroasele neregularități care pot susține cu argumente supoziția că alegerile au fost fraudate. Listele suplimentare, buletinele de vot tipărite în plus, hărțuirea opoziției, interzicerea accesului la posturile publice de televiziune, campania pe care instituțiile statului au făcut o pentru Partidul Comunist. Deși în aceste săptămâni au fost numeroase voci care au protestat la nivel european și internațional, din păcate situația din Republica Moldova nu s a îmbunătățit. Sper ca la dezbaterea din această săptămână, precum și cu ocazia misiunii ad hoc care se va deplasa în Republica Moldova, dar mai ales prin intermediul rezoluției pe care o așteptăm la ultima sesiune din mai, Parlamentul European să dea un mesaj foarte clar că Uniunea Europeană nu tolerează încălcările drepturilor omului și să ceară deschis repetarea alegerilor în Republica Moldova.